Wir werden ja sehen, welche Ergebnisse konkret nachher vorliegen. Aber was die Beurteilung der Wirtschaftslage angeht, so haben Sie genauso wie Kommissionspräsident Barroso etwas voreilig gesagt, die Wirtschaft habe sich massiv erholt.

Es ist sicherlich gut, dass Sie Fortschritte feststellen, und wir hoffen alle gemeinsam, dass sie auch verwirklicht werden. Aber wäre es nach Frau Lagarde gegangen und die Diskussionen haben ja bis in diese Tage angehalten die behauptet hat, Deutschland habe zulasten der anderen EU Staaten seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert, dann hätten wir dieses Wirtschaftswachstum nicht! Ohne die Lokomotive gäbe es dieses Wirtschaftswachstum nach der Krise nicht. Wer die Lokomotive bremst, der wird nicht erreichen, dass der Zug irgendwann ans Ziel kommt. Sie haben sich nicht geäußert zu der überbordenden Verschuldung und der Lösung dieser Verschuldungsfrage.